Gospoda predsednica! Evropska vzhodna soseščina je poleg južne soseščine regija strateškega pomena za Evropsko unijo in se sooča z resnimi izzivi. Po valu demokratizacije se danes večina držav sooča z naraščajočim vplivom oligarnih političnih elit, ki ne upoštevajo volje in ne zasledujejo interesov prebivalstva ter tako regijo oddaljujejo od evropskih vrednot. Seveda pa navedeni procesi ne potekajo v geopolitičnem vakuumu ali brez udeležbe zunanjih akterjev. Rusija odkrito in vse bolj agresivno spreminja notranjepolitično, družbeno in varnostno ureditev v večini držav regije. Vse aktivnejša je tudi Turčija, ki bolj kot reformni in demokratični napredek držav uresničuje lastne geopolitične interese. In tu je Kitajska, ki deluje morda tiše in modreje, a deluje dolgoročno za regijo in še posebej za Evropsko unijo škodljivejše. Zato je zadnji čas, da Evropska unija državam regije, še posebej pa civilni družbi ponudi mehanizme stalne podpore pro demokratičnim in reformnim silam.